Madame la Présidente, j'ai voté contre le projet d'accord de libre échange avec le Viêt Nam, car j'estime qu'il va avoir des conséquences négatives sur notre économie et sur nos emplois.

Elle encouragera en outre nos entreprises à se délocaliser vers ce pays. Le Viêt Nam est par ailleurs une dictature communiste qui ne respecte ni les droits de l'homme, ni l'environnement il est donc hypocrite de prétendre que cet accord va miraculeusement le rendre exemplaire.